herra forseti ég mæli hér fyrir þessu frumvarpi til laga um viðbrögð við skuldavanda einstaklinga með lán með veði í eigu þriðja aðila svonefnd lánsveð og forseti hefur þegar útlistað það á hvaða þingskjali frumvarpið er að finna hér er um að ræða endurflutning á máli frá septemberþingi þannig að ég get tímans vegna út af fyrir sig vísað í þá framsögu sem ég þá flutti tók hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra til máls sem við reyndar söknum núna og hefði verið ástæða til að hafa til svara einhverja af hæstvirtum ráðherrum ríkisstjórnar

á því er ekki kostur því nefni ég þetta herra forseti að ég og væntanlega fleiri erum að verða nokkuð langeyg eftir því að ríkisstjórnin svari til um það hvað hyggst hún gera fyrir þennan hóp eða hyggst hún ekkert gera það er ástæða til að spyrja meðal annars vegna þess að þrátt fyrir hin stórbrotnu kosningaloforð og tillögu til þingsályktunar um að setja þau mál hér í farveg á vorþingi var ekki minnst sérstaklega á þennan hóp sem flestir sem til þekkja eru þó sammála um að hefur legið óbættur hjá garð að nokkru leyti og ekki hafa fundist úrræði til þess að taka á skuldavanda þessa hóps og yfirveðsetningu með sambærilegum hætti og þó örum hefur staðið til boða gegnum svonefnda hundrað og tíu prósenta leið ef til vill eru hér einhverjir aðrir til svara af hálfu stjórnarliðsins og gagnlegt að sjálfsögðu að málið komist áfram og til nefndar og til umsagnar og svo framvegis en ég held að það gangi ekki endalaust að hæstvirt ríkisstjórn og meiri hluti hennar hér á alþingi fari ekki að gera grein fyrir því hvort hann hyggst taka eitthvað á vanda þessa hóps frumvarpið er tiltölulega einfalt það er til þess að færa ríkinu fullnægjandi lögheimildir til þess að geta efnt fyrir sitt leyti það samkomulag eða þá viljayfirlýsingu sem náðist milli stjórnvalda og lífeyrissjóða á útmánuðum síðastliðnum samkomulagið eða viljayfirlýsingin er nú prentuð sem fylgiskjal með frumvarpinu mönnum til hægðarauka og í raun er þar ágæt lýsing á því hvernig grundvöllur er eða hugsaður er grundvöllur fyrir þessum aðgerðum og hvað þarf til til þess að báðir aðilar málsins það er lífeyrissjóðirnir og ríkið geti efnt það að sínu leyti hér er sá hlutur sem að ríkinu snýr

að afla nauðsynlegra lagaheimilda þannig að hún gæti efnt samkomulagið að sínu leyti lífeyrissjóðirnir skuldbundu sig til þess að taka málið til afgreiðslu í stjórnum allra lífeyrissjóða sem lánað hafa með veðum eða þar sem lánsveð er að finna og aðilar sammæltust um eðli málsins samkvæmt að hafa samráð við þá aðila sem til þarf það er fjármálaeftirlitið eftirlitsstofnun efta og

í grunninn sprettur þessi vandi af því að þegar samkomulag náðist í árslok tvö þúsund og tíu um svonefnda hundrað og tíu prósenta leið var ljóst að það kynni að vera vandkvæðum bundið að ná fram sambærilegri niðurfærslu á yfirveðsettum eignum í þeim tilvikum sem annað tveggja væri til staðar lánuð veð veð í eign í eigu þriðja aðila eða ábyrgðarmenn úr þessu hefur síðan unnist þannig sérstaklega í bankakerfinu að bankarnir hafa

lántakandans hafi verið færðar niður að hundrað og tíu prósent miðað við fasteignamat í lok árs tvö þúsund og tíu en þó er upplýst að yfirleitt hafi það tekist í þeim tilvikum sem báðir aðilar voru í viðskiptum hjá sama banka það er sá sem átti lánið eða var með lánið og hinn sem lánaði veðið þá hafi menn litið á þetta sem eina einingu og fært lánið niður eftir stendur sá vandi að lífeyrissjóðirnir hafa ekki talið sér

að færa niður sín lán ef fyrir þeim stæðu trygg veð vegna þess að þá væru þeir að skerða eignir sjóðfélaga sinna sem þeim sé óheimilt að gera þannig að lífeyrissjóðirnir voru þeirrar skoðunar að það væri miklum vandkvæðum bundið fyrir þá að taka á sig beinan kostnað af þessari aðgerð en þekkjandi þó mjög vel vandann og vitandi hversu tilfinnanlegt það er í mörgum tilvikum ef greiðslubyrðin er að verða óviðráðanleg hjá fólki í þessari stöðu og það stendur frammi fyrir því að verða þess valdandi ekki bara að missa sína eigin eign sem er nógu slæmt heldur verða til þess að koma óskyldum aðila eða vandabundnum aðila í vandræði og jafnvel svo eignamissi hans varði engu að síður er það svo að rétt eins og lífeyrissjóðirnir færðu sín rök

það tókst með góðra manna samstarfi að byggja held ég fullnægjandi rökstuðning undir þátttöku lífeyrissjóðanna í hundrað og tíu prósent leiðinni þó í því væri falin í mörgum tilvikum

að lífeyrissjóðirnir geti vel lagt nokkuð af mörkum einnig hér án þess að það sé sannarlega á kostnað getu þeirra til að greiða sjóðfélögum lífeyri yfir það er farið hér í greinargerð það reyndar kemur einnig fyrir í viljayfirlýsingunni þar sem segja má að þessum röksemdum sé haldið til haga niðurstaðan varð sú eftir vægast sagt langar og býsna strembnar viðræður stjórnvalda og lífeyrissjóðanna að þeir gætu réttlætt að taka á sig kostnað sem næmi á bilinu tíu til fimmtán prósent af niðurfærslu lánanna varlega áætlað að ríkið bæri áttatíu og átta prósent kostnaðarins en lífeyrissjóðirnir tólf

rétt eins og þeir gerðu og aðilar gátu gert í hundrað og tíu prósenta leiðinni þar sem menn tóku höndum saman og allir njóta góðs af framlagi hinna að hér munu lífeyrissjóðirnir auðvitað njóta verulega góðs af því ef ríkið tekur á sig drjúgan hluta kostnaðarins við niðurfærslu lána á hinum yfirveðsettu eignum

lífeyrissjóðunum sem þeir mundu óumflýjanlega í einhverjum tilvikum ella verða að ráðast í ef þeir ætluðu að elta til enda kröfur sínar og ganga að veðum sem á bak við þær standa bankarnir meta það svo að kostnaður sem þeir lendi gjarnan í við að yfirtaka eignir sé oft upp í um tuttugu eða yfir tuttugu prósent af verðmæti viðkomandi eignar þegar allt er lagt saman kostnaðurinn við aðgerðina það að halda eignina koma henni kannski aftur í söluvænlegt horf og selja hana þessu fylgir að sjálfsögðu mikill kostnaður

hina dapurlegu hlið sem snýr að því að fólk er að missa eignir sínar

grundvelli þessa reyndu menn eftir bestu getu að nálgast það hvar gætu þessi mörk legið að meðaltali yfir eignasafnið sem tæki niðurfærslu og eftir langar og strangar viðræður og heilmikla útreikninga varð ramminn þessi endanlega yrði það metið þegar aðgerðin hefði farið fram og menn hefðu betur séð inn í eignasöfnin sem undir liggja hver nákvæmlega þátttaka lífeyrissjóðanna yrði en hún yrði innan rammans tíu til fimmtán prósent aldrei meira en fimmtán aldrei minna en tíu lauslega eða varlega áætlað kannski þessi áttatíu og átta tólf prósent sem ég hér nefndi heyrst hafa að sjálfsögðu þau sjónarmið að þarna sé um of lágt hlutfall hjá lífeyrissjóðunum að ræða hér var nefnt í umræðunni í september

að við kæmumst lengra en um það bil hingað minni á að þessar viðræður tóku um það bil ár voru langar og strangar og hópur ráðherra kom að þessum samskiptum af hálfu ríkisins þannig að það var lagður fullur þungi í það af hálfu fyrrverandi ríkisstjórnar að reyna að ná lífeyrissjóðunum eins langt á móti ríkinu í þessu og mögulegt var ég lít svo á að alþingi að sjálfsögðu þurfi að taka afstöðu til þess

framkvæmdarvaldinu lögheimildir til þess að það geti efnt þetta samkomulag eða ekki æskilegt hefði verið að sjálfsögðu að núverandi ríkisstjórn hefði tekið skýra afstöðu í þessum efnum það virðist hún ekki hafa gert hæstvirtur fjármálaráðherra talaði á óljósum nótum þegar hann ræddi hér málin í september um það hvað ríkisstjórnin hygðist fyrir gagnvart þessum hópi sérstaklega þá er það alþingis eftir atvikum að taka af skarið ég tel að það væri eiginlega versti kosturinn af öllum að láta þetta liggja einhvern veginn afvelta hér það verður að fást á hreint er vilji til þess er meiri hluti fyrir því að klára þessa aðgerð gagnvart lánsveðshópnum það er eftir þessu beðið að í þetta fáist botn auðvitað er málið búið að dragast óhemju lengi fólkið hefur á meðan setið í þessari stöðu það hefur að vísu verið eða á að koma á móti við hópinn með því að gera honum kleift að sækja um sérstaka lánsveðsvaxtabætur sem greiddar verða út á næsta ári upp á allt að fimm hundruð milljóna króna það er að sjálfsögðu eingöngu til þess að horfast í augu við kostnaðinn sem fólk hefur borið af þessari yfirveðsetningu

aðrir hafa svo þeir sem voru með gjaldeyrislán hafa auðvitað fengið sína réttarbót í gegnum dómstólana en þarna situr eftir hópur sem er í afar erfiðri stöðu

og er ekki í færum til þess að grípa til ráðstafana af því tagi sem mönnum eru auðveldari nú eftir hina almennu hundrað og tíu prósent niðurfærslu það er að sitja ekki lengur í þannig yfirveðsettum eignum að menn geti ekki hreyft sig lönd né strönd það er rétt að minna á að einn megintilgangur hundrað og tíu prósenta leiðarinnar eða annar af megintilgangur var ekki bara að færa niður skuldirnar sem slíkar og létta þar með örlítið greiðslubyrðina heldur var það líka að losa fólk úr þessari stöðu að vera í svo yfirveðsettum eignum að ef menn vildu selja minnka við sig eða grípa til einhverra slíkra ráða gætu þeir það án þess að fara með miklar skuldir umfram verðmæti eignarinnar sem undir þeim stóð hundrað og tíu prósent voru miðuð við fasteigna eða markaðsverð eftir því hvaða útfærsla var valin mismunandi að vísu því miður í sumum tilvikum bara fasteignamat en í öðrum tilvikum markaðsverð í árslok tvö þúsund og tíu meðal annars í ljósi þess að ljóst var að fasteignamat mundi hækka um nálægt tíu prósent á árinu tvö þúsund og ellefu þannig í reynd var hundrað og tíu prósent leiðin nokkurn veginn að hundrað prósenta leið strax upp úr áramótum tvö þúsund og tíu tvö þúsund og ellefu það má færa fyrir því rök að með hækkun fasteignaverðs síðan sé hún orðin að níutíu og fimm prósent leið eða eitthvað þar um bil þá er að sjálfsögðu komin upp allt önnur staða hjá fólki sem þó er með þetta gríðarlega þunga skuldabyrði að það er ekki lengur í yfirveðsettri eign og það getur losað um stöðuna án þess að labba frá málinu með umtalsverðar skuldir og án nokkurrar eignar lánsveðshópurinn á þess ekki kost hann situr áfram fastur í bullandi yfirveðsetningu sem samtals nemur oft hundrað og þrjátíu til hundrað og fimmtíu prósentum af verðmæti eignarinnar sem skuldarinn á þegar þú leggur saman veðin sem þar hvíla og hin sem eru lánuð það er út úr þessari stöðu sem að sjálfsögðu

sem og er það að sjálfsögðu jafnræðis og réttlætismál að hann fái að einhverju leyti að minnsta kosti sambærilega úrlausn sinna mála og aðrir hafa fengið

sjálfan sig það breytir ekki hins vegar stöðunni fyrir þá sem í hlut eiga þó einhverjir kunni að taka þá kaldranalegu nálgun hún er mjög óþægileg samanber það sem ég áður segði að menn leggja ýmislegt áður en þeir láta foreldra sína systkini frændfólk á vini lenda í þeim vanda að lán sem þau aðra lánað ef fyrir séu í vanskilum og það komi innheimtuaðgerða og svo framvegis herra forseti ég held ég sjái ekki ástæðu til að lengja mál mitt um þetta ég legg til að að lokinni þessari umræðu farið málið til annarrar umræðu og háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar ég geri ráð aðrir því að ég hafi lagt það í september þannig að ég geri það bara aftur enda er málið vel komið þar ég bind vonir við að nefndin og alþingi taki afstöðu til málsins það eru boðaðir heilmiklir atburðir í skuldamálum heimilanna í nóvember kannski verðum við einhvers vísari þá aðrir segja að vísu ekki fyrr en upp úr áramótum nú erum við í nokkurri þoku með það að minnsta kosti stjórnarandstæðingar hvernig þau mál standa nákvæmlega kannski eru stjórnarliðar sjálfir eitthvað tvísaga um það hvernig þetta ferli er ég minni bara á að málefni lánsveðshópsins voru ekkert undir samkvæmt þeirri þingsályktunartillögu sem er unnið eftir þannig að það er ekki endilega tryggt að þærnefndir og þeir sérfræðingar sem á vegum ríkisstjórnar eru að vinna að þessum málum að þær séu yfir höfuð að huga að þessu máli enda yrði úrlausn þessa hóps á einhverjum sambærilegum nótum og hundrað og tíu prósenta leiðin færð öðrum algerlega ótengd því síðan hvort menn vildu svo fara í enn frekari niðurfærslu skulda þá kemur að sjálfsögðu upp þetta álitamál sem hér hefur verið á dagskrá innan þessa salar hvort fyrri aðgerðir ættu í einhverjum mæli að dragast frá þeim

ég get með engu móti séð annað en það yrði alltaf betra að þessi aðgerð hefði farið fram og lægi fyrir og hópurinn væri jafn settur öðrum áður en kæmi að einhverju sem yrði stærra og meira og síðar